Señora Presidenta, anteayer, 9 de noviembre, el Parlamento de Cataluña aprobó por mayoría absoluta una declaración por la que se iniciaba la construcción de la República catalana. Es el mandato que recibieron los diputados elegidos democráticamente en las recientes elecciones catalanas. El Estado español no ha ofrecido otra alternativa y se ha negado reiteradamente a permitir un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Tres días después de aquella declaración, los organismos del Estado han puesto en marcha mecanismos de prohibición y punición, es decir, exclusivamente de represión. Cuesta entender que el Gobierno y las fuerzas políticas españolas no hayan tenido la capacidad democrática de iniciar algún tipo de diálogo o de acercamiento para tratar el deseo mayoritario de la ciudadanía de Cataluña. La democracia en Cataluña seguirá su camino, a pesar de las sanciones y la represión, porque la voluntad democrática de los pueblos es siempre lo primero.